Jej význam ako globálneho hráča neustále narastá, a preto je potrebné venovať našim vzťahom s touto krajinou náležitú pozornosť. Aj preto, myslím si, treba oceniť vecný a objektívny character precízne spracovanej správy pána poslanca Beldera o Číne, jej vnútornej i zahraničnej politike, hospodárstve a ekonomických či mocenských prejavoch. Napriek tomu, že čínska politická scéna stale stojí na komunistických základoch, akceptovanie trhových hospodárskych pravidiel a možno aj špecifického podnikateľského prostredia jej umožňujú dynamický hospodársky rast podporený aj prudko rastúcou domácou spotrebou. Direktívne riadená spoločnosť však v sebe ukrýva mnohé potenciálne problémy, s ktorými sa režim nebude môcť dôstojne vysporiadať bez priznania základných práv občanom svojej krajiny.